Gli italiani non si aspettano nulla di buono da una Commissione in cui siedono personaggi come la Vestager, che ha fatto fallire le banche italiane, o come l'ex premier italiano Gentiloni, famoso per aver accettato in silenzio gli ordini di Bruxelles e di Berlino. E gli italiani non si aspettano niente di buono nemmeno dal Consiglio di dicembre, dove si discuterà anche della riforma del MES, pericolosissimo per l'Italia e per tutti i cittadini europei. Insomma, l'Europa di Ursula non cambierà nulla rispetto ai disastri combinati da Juncker.

Ma statene certi, gli italiani non resteranno in silenzio!